Sie hat sich als sehr nützlich, fruchtbringend und zukunftsorientiert herausgestellt.

Ich weiß, das deckt sich auch mit der Auffassung des Parlaments. Ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten das ähnlich sehen. In der Vergangenheit war das nicht immer der Fall, aber in der Zwischenzeit haben wir viele erfolgreiche Projekte, von denen letztlich auch die einzelnen Mitgliedstaaten profitieren. Die Donauraum Strategie wie alle makroregionalen Strategien ist davon gekennzeichnet, dass die bestehenden regionalen Programme oder auch nationalen Strukturprogramme entsprechend genutzt werden sollen für Projekte, die im Rahmen einer makroregionalen Strategie also etwa im Donauraum umgesetzt werden sollen. Deswegen war es gut, dass wir in der laufenden Periode mit diesen Strategien begonnen haben. Es wird Aufgabe der einzelnen Verantwortlichen sein, in den jeweiligen Mitgliedstaaten für die Zukunft Sorge zu tragen, dass bestimmte Teile der jeweiligen Programme quasi zweckgebunden werden für Projekte, die im Rahmen der Donauraum Strategie umgesetzt werden können, so dass wir am Ende der Planungen ein klares Bild haben, wieviel die einzelnen Mitgliedstaaten in der Tat bereit sind, für solche makroregionalen Strategien auszugeben. Denn etwa in der Ostseeraum Strategie haben wir gegenwärtig die Situation, dass praktisch die gesamte Finanzierung über die grenzüberschreitenden Programme stattfindet, und das ist langfristig eindeutig zu wenig, um solche Programme wirklich nachhaltig erfolgreich zu gestalten. Man muss also in der Tat die jeweiligen operativen Programme heranziehen.